Monsieur le Président, il est heureux, en effet, que le national socialisme soit mis sur le même pied que le communisme et englobé dans une réprobation générale des totalitarismes qui ont ensanglanté le XX siècle et qui, cependant, ont été très en faveur parmi beaucoup d'intellectuels, auxquels on n'a jamais demandé de comptes et dont beaucoup, d'ailleurs, siègent parmi ces rangs dans les personnalités les plus en vue.

Je ne crois pas, cependant, que l'on puisse, par exemple, accorder une valeur absolument irréfragable à l'histoire officielle de cette période sombre de notre histoire, ni condamner les esprits hétérodoxes. Il est absolument stupéfiant qu'en France, ce soit une loi d'inspiration communiste, la loi Guessot, qui encadre encore le débat historique sous de lourdes sanctions pénales. Notre collègue Jacques Toubon l'a qualifiée de stalinienne lors de son adoption.

Barrot, commissaire à la justice, propose de l'étendre à tous les pays de l'Union qui ne l'ont pas et même de tripler les sanctions et les peines de prison qui l'assortissent. Ce n'est pas avec des méthodes totalitaires que l'on peut combattre le totalitarisme.